Das könnte sich theoretisch fortsetzen, weltweit, aber auch innerhalb der Europäischen Union.

ETS liegt mir schon im Magen, weil ich nicht ganz sicher bin, wie die Kommission jetzt aufgrund der Entscheidung in Kopenhagen z.